Vorbim despre extindere cu referire la Balcanii de Vest, la Turcia și la Islanda, sunt trei cazuri diferite avem, pe de o parte țările din Balcanii de Vest, care sunt departe de a îndeplini criteriile economice și

În aceste țări, însă, opinia publică și elitele politice sunt solidare cu obiectivul integrării și sunt foarte optimiste în privința aderării. Avem, pe de altă parte, cazul Islandei, o țară care îndeplinește multe dintre criteriile economice și politice, dar unde opinia publică și elitele sunt profund divizate în privința acestui obiectiv al aderării. Ceea ce pare să lege doar în acest moment țările din Balcanii de Vest și Islanda este faptul că o criză economică profundă dă curaj pentru aderare. Pe de altă parte avem, însă, cazul Turciei, a cărei aspirație europeană nu este legată într un fel sau altul de ciclul economic și este una din țările cu cel mai mare dinamism economic, unde există o mare dezbatere, ultima dată 45 dintre turci susțineau obiectivul acesta. Vreau să distingem aceste trei situații pentru că Balcanii de Vest, Islanda și, respectiv, Turcia, sunt din perspectiva integrării, trei situații diferite. Pe de altă parte, este bine să tratăm aceste cazuri dincolo de o logică politică bilaterală. În opinia mea, diferendele dintre țările membre și țările ce pot deveni candidate nu pot fi folosite nici de țările membre, nici de terți, pentru a bloca un parcurs european.